frúhú forseti ég flyt hér þingsályktunartillögu þar sem ríkisstjórnin leitar heimildar alþingis til að fullgilda mjög merkilegan samning um nýmæli í vörumerkjarétti þetta er hinn svokallaði singapúr samningur sem var gerður á ríkjaráðstefnu á vegum alþjóðahugverkastofnunarinnar tuttugasta og sjöunda mars tvö þúsund og sex ég get þess líka herra forseti að samhliða þessari tillögu verður flutt er búið að leggja fram að því er ég best veit af hálfu hæstvirts efnahags og viðskiptaráðherra frumvarp til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og sjö um vörumerki með síðari breytingum sem einmitt hnykkir inn í íslenskan rétt nauðsynlegum breytingum til þess að við getum notfært okkur og staðið við það sem er að finna í þessum samningi singapúr samningurinn er byggður á þeim samningi sem ég nefndi hér áðan um vörumerkjarétt sem ísland hefur ekki verið aðili að en hefur hins vegar mun víðara gildissvið en hinn upphaflegi samningur aðildarríkin voru núna þegar síðast var skoðað orðin tuttugu og fjögur talsins þessi samningur var undirritaður af okkar hálfu fyrir röskum fjórum árum nú eru menn að slá hann í gadda inn í hið íslenska réttarkerfi með því að flytja hér þingsályktunartillögu um fullgildingu hans eftir því er óskað af markaðnum markmið þessa samnings er hið grófasta að koma á samræmdu alþjóðlegu skipulagi fyrir skráningu vörumerkja þessi samningur tekur tillit til breytinga sem hafa orðið á í samskiptum og hann gerir til dæmis ráð fyrir því að ef einhver vill leggja inn umsókn um vörumerki þarf hann ekki lengur að koma með það á pappír eða í annarri gerð sem hægt er að festa hönd og fingur á heldur getur gert það með rafrænum hætti þessi samningur tekur til allra merkja sem er heimilt að skrásetja í aðildarríkjum samningsins þetta er til dæmis í fyrsta sinn og það eru nýmælin sem ég vísaði til í upphafi máls míns sem vörumerki sem kalla má óhefðbundin eru viðurkennd í alþjóðasamningi um vörumerki menn geta þá velt því fyrir sér hvað óhefðbundin vörumerki eru svarið er nokkuð fróðlegt það eru til dæmis heilmyndir myndir í þrívídd en hann tekur líka til staðsetningar og hreyfingar merkja og sömuleiðis herra forseti sem dauðlegum mönnum kann nú kannski að virðast dálítið merkilegt líka ósýnilegra merkja þetta eru merki sem er miðlað í krafti annarra skilningarvita en sjónar þetta eru vörumerki sem meðal annars að einhverju eða öllu leyti byggjast á hljóði lykt bragði og snertimerkjum þannig vindur nú tímanum og tækninni sem honum fylgir fram það gerist innan ramma vörumerkja eins og annarra manna hluta og þess vegna er hér í þessari þingsályktunartillögu verið að óska eftir heimild til að geta staðfest þennan samning vegna þess að íslenskir hönnuðir sem hafa getið sér gott orð meðal annars á þessu sviði munu í krafti staðfestingar sjá fram á hugsanlega betri tækifæri til að koma sínum góðum afurðum og sköpunarverkum á framfæri erlendis með þessum samningi er komið á sérstöku þingi aðildarríkja sem getur breytt reglugerðum sem eru settar á grundvelli samningsins þannig má segja að það sé komið á sveigjanleika í vernd vörumerkja þannig að það verður auðveldara í framtíðinni að bregðast við breyttum aðstæðum og kannski sérstaklega nýrri tækniþróun sem hugsanlega gæti leitt til þess að nýjar gerðir vörumerkja koma fram og við þurfum þá ekki að samþykkja sérstök lög hvað þá að gera nýja samninga eftir að búið er að ná þessum sveigjanleika sem felst í þessu ég legg til frúhú forseti að nær þessari umræðu slotar verði tillögunni vísað til háttvirtrar